Señora Presidenta, señora Comisaria, gracias, señor Davies, por haber facilitado el trabajo en este informe. Si hablamos de captura de carbono para su almacenamiento subterráneo lo que hemos llamado CAC hemos de reconocer que los objetivos fijados ya se ha dicho aquí no se han alcanzado. Esos doce grandes proyectos que en 2007 se fijaron para 2015 no se van a realizar, sobre todo por un problema de financiación y por un error de base por haberlo fiado todo la financiación al mercado de emisiones y al carbono y todos ustedes saben lo que ha pasado con eso.

en ningún caso. Es una técnica que, evidentemente, no es una panacea nadie lo ha dicho como lucha contra el cambio climático, pero es una técnica complementaria que no compite con las energías renovables, que las acompaña y que, desde luego, es la única que se conoce en algunos aspectos, porque la polémica se genera cuando hablamos de producción de energía térmica, pero nadie puede negar que es el único método conocido para rebajar emisiones en siderurgia, metalurgia e industria cementera, como también se ha dicho aquí.

Porque lo consideramos equilibrado, porque lo consideramos necesario ―es la base para volver a relanzar esta técnica― y, desde luego, porque en él se pide a la Comisión que estudie nuevas formas de financiación, que siga colaborando con otros Estados para poner en común las experiencias que se tengan con objeto de avanzar igual que han avanzado ellos. Y, desde luego, también sería bueno que estudiáramos de qué manera se puede utilizar el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero de la Unión Europea para demostrar o para hacer demostraciones precomerciales de la captura de carbono. En lo que sí estoy de acuerdo es en que todo esto debe hacerse dentro del más escrupuloso respeto de las normas medioambientales, en que no tenemos que rebajar nuestra exigencia y en que, desde luego, hay que exigirles también a las empresas que cubran su responsabilidad sin ningún tipo de atenuación.

Ahí no estaríamos de acuerdo